In Ihrer Begründung für diese Entschließung schreiben Sie auf Mitgliedstaaten einzuwirken, den Verkehr von der Straße auf Wasser und Schiene zu verlagern.

Die meisten Städte in Europa sind auf dem Wasserweg zu erreichen.

Auch bei der Schiene erlebe ich gerade das Gegenteil.

Vielfach wird der gesamte Personenverkehr oder der Großteil des Personenverkehrs von der Bahn weg auf die Straße verlagert, was eine zusätzliche Belastung für die Sicherheit der Fahrer, die Umwelt und eine zusätzliche Verkehrsbelastung bedeutet.